Het is een trauma, nog altijd een open wonde in Nederland, de grootste massaslachting in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Srebrenica was niet het falen van Dutchbat, maar van de internationale gemeenschap en de Nederlandse politiek.

De Nederlandse regering bleef echter gewoon zitten en trad pas zeven jaar later af na een kritisch rapport.